Nous comptons sur vous pour maintenir un équilibre raisonnable entre ceux qui veulent toujours plus d'exigences et ceux qui parlent de concessions excessives. Il y a là une espèce de stratégie de négociation qui conduit à mettre la Grèce dans la position du dilemme du prisonnier dont vous devez nous aider à sortir. De ce point de vue, le temps joue contre nous.

Votre responsabilité en venant ici, finalement, devant ce Parlement européen est d'arriver à cette conclusion, car ce qui est aujourd'hui à l'œuvre est dévastateur, nous le savons très bien. Non pas pour la zone euro mais d'abord pour l'économie grecque que nous prétendons remettre sur les rails.

Enfin, je voudrais dire que personne ne pourra s'étonner qu'en poursuivant cette stratégie, la dette grecque insoutenable continue à augmenter.